Hvala lepa. Gospod minister, ne bi držalo vse, kaj ste povedali. Namreč gledališče resda zaposluje osemindvajset ljudi, o tega petnajst v kvoti ministrstva, ampak, na projektu, ki je bil zasnovan, je bilo načrtovano štirideset zaposlitev in seveda primerno večji delež zaposlitev iz strani Ministrstva za kulturo. Gre namreč za to, da je tehnični del ekipe ostal nespremenjen ali skoraj nespremenjen ob tem, da si lahko predstavljate, da pet prizorišč zagotovo ima neprimerno več odrske tehnike, ki je seveda veliko bolj sodobna in potrebuje eno normalno obravnavo, ne pa s strani priložnostnih delavcev, in tu je razlog, da je potrebno okrepiti zasedbo tehnične ekipe. To je nekaj ključnega, kar bi bilo, potrebno, da bi lahko gledališče funkcioniralo, kot sem povedal, več predstav, več predstav hkrati. In tu je nekaj, na kaj se pač Mariborčani obračamo na vas, ker mislim, da je, imate prostora, le da je potrebno konzultirati še koga. To vas prosim in polagam na dušo. Hvala.